W Polsce od niemal dekady prowadzone jest intensywne śledztwo w sprawie ustawiania rozgrywek piłkarskich, procederu, który w pewnym okresie przybrał olbrzymie rozmiary. Dzięki zaangażowaniu organów państwowych udało się mam nadzieję te haniebne czyny zdecydowanie ograniczyć. Dziś dowiadujemy się, że przestępcze metody rywalizacji nie ominęły również szeregu innych krajów, a nawet generujących olbrzymie przychody rozgrywek na szczeblu międzynarodowym. Popieram zatem wezwanie Komisji do opracowania skoordynowanych zasad ukierunkowanych na zwalczanie patologii w europejskim futbolu. Nieodzowne jest także pełne zaangażowanie organizacji i klubów piłkarskich, które powinny być szczególnie uwrażliwione na skutki nieuczciwych praktyk. Osobny problem w ostatnich latach stanowi masowe przejmowanie europejskich klubów przez koncerny azjatyckie, których nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Jest to sytuacja niepokojąca, nosząca znamiona wyzbywania się starych piłkarskich marek starego kontynentu.